Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous êtes chargé d'un dossier qui, pendant des années, n'a pas bougé. J'ose espérer que, sous votre impulsion, avec le soutien de ce Parlement, comme nous avons commencé à le faire, et avec le soutien de tous ceux qui, lanceurs d'alerte, journalistes, citoyens, sont mobilisés pour que ce scandale de l'évasion fiscale cesse, nous puissions progresser. Alors je veux ici vous assurer de notre soutien plein et entier et vous dire ma conviction que, si ce Parlement européen transforme sa commission spéciale en une commission d'enquête, le seul objectif est de pouvoir consolider notre position dans cette lutte que nous devons mener de manière déterminée, ici, au sein de l'Union européenne, sur la base des propositions que, jour après jour, vous mettez sur la table, mais aussi dans les réunions du G20, tant cette question est une question que nous devons traiter d'égal à égal avec nos partenaires, si nous voulons enfin répondre aux attentes de nos concitoyens dans un domaine où au fond, au fil des ans, nous avons trop laissé les multinationales mener la danse et où c'est, aujourd'hui, à nous de dire quelle est